Principiul de neutralitate a internetului este unul fundamental pentru păstrarea caracterului său inovator, a liberei concurențe și respectarea drepturilor omului. Trebuie să beneficiem de un internet neutru, european, și nu național, care să permită utilizatorilor să nu aibă condiții de limitare a accesului la aplicații sau servicii. Transparența, calitatea serviciilor, eliminarea publicității mincinoase, precum și posibilitatea consumatorilor de a și schimba furnizorul de internet trebuie susținute și accentuate în vederea protejării neutralității și a drepturilor cetățenilor. În anumite state membre, precum România, există o discrepanță puternică regională privind accesul la internet. Numeroase zone nu sunt acoperite de către furnizori, iar cele care sunt acoperite, de multe ori, nu oferă servicii de calitate. Trebuie să avem în vedere coeziunea regională la nivel european cu privire la accesul la internet, deoarece există un mare risc de creare a